Señora presidenta, Presidencia finlandesa, comisario King, como presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior me sumo a la preocupación expresada por mis colegas en este debate a propósito de cómo poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas, de acuerdo con la Resolución adoptada por las Naciones Unidas, que señala el 2 de noviembre como ocasión para hablar en voz alta de que la libertad de expresión, el pluralismo informativo y, sobre todo, el combate contra la desinformación y el discurso del odio no tienen lugar en paraderos remotos ni en otras latitudes, sino también en la Unión Europea y en sus Estados miembros y de que cualquier forma de ataque, acoso, intimidación, violencia física o moral contra los periodistas, o señalarlos como supuestos enemigos de la masa enfurecida, o impedirles el acceso a las ruedas de prensa, discriminándolos en función de cuál sea el asunto del que informar, es también un ataque frontal a la libertad de expresión y a la dignidad de los periodistas.